Señora presidenta, las fronteras de la Unión Europea son, a día de hoy y según diferentes organizaciones, las más peligrosas del planeta para las personas migrantes y demandantes de asilo. Tenemos constancia de que numerosas fronteras de la Unión Europea, como el caso de las vallas de Ceuta y Melilla, son lugares sin ley, donde las fuerzas de seguridad actúan de espaldas al Derecho. Ahí, la violencia policial y las devoluciones en caliente son rutinarias y a las personas que llegan les es imposible pedir asilo. Con esta reforma, que habla de la gestión de flujos humanos como si de objetos se tratara, lo que ustedes pretenden es convertir la libertad de movimiento en un presunto delito. Para sacar adelante su plan xenófobo, no les importa acabar con la Convención de Ginebra, devolver a la gente a las bombas o tratar como delincuentes a quienes pretenden entrar en nuestro continente. El refuerzo de fronteras es directamente responsable de las más de cinco mil muertes en el Mediterráneo y, también, de las muertes en la frontera terrestre entre Turquía y Bulgaria. El problema es que ustedes tratan como delincuentes a las personas refugiadas y migrantes cuando los peligrosos son ustedes, que pretenden aprobar legislaciones que van en contra de los derechos humanos.